Ja, hvala lepa za za odgovor. Gospod minister, vse, kar ste navedli v svojem odgovoru, drži in je, in je točno. In to smo lahko tudi prebrali iz vseh dokumentov. Pa vendar menim, da bi, da bi le kazalo, da se ovrednoti izvajanje univerzalne poštne storitve ter to upošteva pri, določanju zahtevnosti po donosnosti na kapital Pošte Slovenije, in tukaj je žogica na vas, gospod minister, oziroma na vladi, ki sprejema strategijo upravljanja državnega premoženja.